Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!

Frau Mogherini, machen Sie sich nicht lächerlich, Sie lösen nicht einmal die Probleme hier in Europa! Die CSU hat sich heute mit dem grünen Slogan Wohlstand abgeben hervorgetan. Wir Europäer müssen Wohlstand abgeben nach Afrika und nach Asien. Eine halbe Milliarde, eine Milliarde, ja immerhin bis zu 62 Milliarden, wenn denn private Investoren auch in Afrika und Asien investieren möchten. Das ist der gleiche Taschenspielertrick, wie wir ihn schon beim Juncker Plan hier vernommen haben. Auch diesmal wird es nicht funktionieren. Ich möchte fast sagen Es wird erst recht nicht funktionieren, weil die Investitionsmöglichkeiten in Afrika nach wie vor immer noch schlechter sind als in der Europäischen Union, auch wenn wir uns dort angleichen.

Alleine die Bundesregierung hat den in Deutschland bereits ansässigen Flüchtlingen bis zu 93 Milliarden Euro versprochen, damit sie in Deutschland Unterstützung bekommen. Sie glauben doch nicht, dass Sie Millionen Menschen in Afrika und Asien mit 62 Milliarden ködern können, wenn alleine die deutsche Bundesregierung 93